Monsieur le Président, si nous voulons être cohérents dans la transition écologique, ce dossier est absolument essentiel, car la meilleure manière d'aller vers la transition écologique, c'est d'orienter les investissements. C'est l'outil le plus efficace pour garantir cette transition écologique. Or, ce que je constate, c'est qu'au pied du mur, trop souvent, ici et ailleurs, certains conservateurs et certains lobbies font de grandes déclarations en faveur de cette transition écologique et, lorsqu'il faut vraiment mettre en œuvre des outils concrets, ils reculent devant l'obstacle.

Aussi, nous vous demandons de vous mobiliser pour corriger le tir et pour que, à travers le vote de cette plénière, nous puissions rétablir l'idée de catégories d'activités ayant une incidence négative importante pour l'environnement et rétablir l'idée que des aides aux combustibles fossiles solides ne sont pas possibles.

Cela ne peut pas être le message de cette assemblée.